ég hef lagt fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra á hvaða forsendum synjaði ráðherra staðfestingar á þeim hluta aðalskipulags leirár og melahrepps annars vegar og skilmannahrepps hins vegar er varðar veglagningu yfir grunnafjörð að því er fram kemur í tilkynningu frá umhverfisráðuneytinu þann tuttugasta og fyrsta ágúst síðastliðinn taldi hæstvirtur ráðherra sér ekki unnt að staðfesta skipulagið í ljósi þess að grunnafjörður væri talinn eitt mikilvægasta votlendissvæði íslands og eitt af þremur svokölluðum ramsar svæðum hér á landi fyrir innan grunnafjörð liggur nú þegar fjölfarinn vegur á vaxandi atvinnusvæði sem tengir saman sunnanvert vesturland

breyting á vegarstæðum vesturlandsvegar frá hvalfjarðargöngum og upp í borgarnes er mikið hagsmunamál enda liggur fyrir sú stefna samgönguyfirvalda að ráðist verði í breikkun vesturlandsvegar upp í borgarnes

brýnt er að tryggja umferðaröryggi á þessari leið en á síðustu árum hafa orðið fjölmörg slys á þessum kafla ekki síst undir hafnarfjalli þar sem allra veðra er von í vetur hefur ítrekað þurft að loka veginum vegna óveðurs undir hafnarfjalli en breytt vegarstæði með þverun grunnafjarðar og lagningu vegar nær sjónum að borgarnesi mundi gerbreyta þessu engin rök hafa verið sett fram fyrir því að lífríki grunnafjarðar sé betur borgið með núverandi vegarstæði sem meðal annars liggur yfir tvö vatnsföll sem falla bæði í grunnafjörð gefur auga leið að við óbreytt ástand stafar lífríkinu veruleg hætta af óhöppum sem orðið gætu á núverandi vegarstæðum því miður virðist hæstvirtur umhverfisráðherra hafa gefið sér þá forsendu fyrir fram að þverun grunnafjarðar muni raska sjávarföllum í firðinum með þeim hætti að viðkvæmu lífríki svæðisins stafaði hætta af þetta hefur alls ekki orðið raunin á á þeim svæðum þar sem slíkar framkvæmdir hafa átt sér stað hér á landi ég nefni sem dæmi þverun kolgrafarfjarðar og gilsfjarðar en í báðum tilvikum hafði þverunin fremur jákvæð en neikvæð áhrif á lífríki á svæðinu öfugt við það sem fyrir fram var talið hæstvirtur umhverfisráðherra gerir rétt í því að standa vörð um umhverfið en hann verður jafnframt að gæta meðalhófs í stjórnsýslu sinni ef sýnt er fram á að hægt sé að haga veglagningu með þeim hætti að lífríkinu stafi ekki ógn af hlýtur ráðherra að endurskoða sína afstöðu í skýrslu sem fyrirtækið hönnun vann fyrir akranesbæ á árinu tvö þúsund og fimm kemur fram að staðsetja þyrfti hugsanlegt vegarstæði utan friðlands grunnafjarðar á vestanverðum skerjum í fjarðarmynninu afdráttarlaus synjun umhverfisráðherra á veglagningu yfir grunnafjörð samræmist að mínu mati ekki reglum um meðalhóf enda liggur ekki fyrir á þessu stigi hvort þverun grunnafjarðar mundi óhjákvæmilega hafa neikvæð áhrif á lífríki svæðisins